Monsieur le Président, chers collègues, le seul véhicule propre disponible aujourd'hui sur le marché, c'est le vélo c'est zéro émission de CO2 assurée.

a dit récemment que nous nous approchons de la dernière limite pour sauver le climat et parce que la commande publique, c'est 14 du PIB européen, un levier majeur pour la transition vers une mobilité durable. Et face à cela, les conservateurs nous disent la technologie n'est pas prête. Mais pourquoi la Chine et les États Unis sont ils déjà sur le point d'y arriver? On a la possibilité de définir ce que doit être un véhicule propre et vous les conservateurs, vous laissez la porte encore ouverte aux véhicules roulant au biocarburant. Mais est ce bien raisonnable de regarder encore le passé, alors que nous, on vous emmène vers le XXIe siècle? La maison brûle, nos poumons s'encrassent et vous préférez regarder ailleurs.